hæstvirtur forseti um þetta frumvarp sem við flytjum tveir þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs háttvirtur þingmaður jón bjarnason ásamt mér er óþarfi að hafa mjög mörg orð við höfum lagt til allar götur frá því að ríkisbankarnir voru einkavæddir á tíunda áratugnum

við vöruðum við því á þeim tíma að fjármálakerfið yrði einkavætt á einu bretti við sögðum að hyggilegt væri að hafa hér að minnsta kosti einn ríkisbanka sem kjölfestu

við bentum á að litlu samfélagi væri sú hætta fyrir hendi að sömu aðilar og hafa undirtökin í atvinnustarfseminni hafa eignarhald þar á hendi fengju einnig eignarhald yfir fjármálastofnunum þeir með öðrum orðum kæmust í aðstöðu til að lána sjálfum sér og ráðskast með fjármuni almennings þetta var ekki gert og við þekkjum öll afleiðingarnar annað sem við lögðum til á þessum tíma var að aðskilið yrði í lögum annars vegar kjarnastarfsemi viðskiptabanka sem önnuðust innlán og útlán og hins vegar fjárfestingarsjóðir við vildum ekki að þetta tvennt færi saman horfðum til fyrirmynda erlendis frá

fram til ársins nítján hundruð níutíu og níu bjuggu við löggjöf af þessu tagi það var svokölluð glass steagall löggjöf frá árinu nítján hundruð þrjátíu og þrjú sett í kjölfar kreppunnar miklu nítján hundruð tuttugu og níu það var mikið hamast gegn þessari löggjöf allt frá því reagan komst til valda í byrjun níunda áratugarins og dregið úr vægi þessarar löggjafar með reglugerðarbreytingum á síðustu árum en það var fjármálaráðherra clintons lawrence summers sem endanlega gekkst fyrir því að lögin voru numin

þannig að okkar tillögur þær eiga sér fyrirmynd við höfum þingmenn úr vinstri hreyfingunni grænu framboði síðan sett fram frumvarp þessa efnis frá hundrað þrítugasta þingi það var árið tvö þúsund og þrjú og síðan aftur og ítrekað og gerum enn núna greinargerðin með frumvarpinu ber þess nokkuð merki að þeir atburðir sem við höfum orðið vitni að undanfarna daga höfðu ekki átt sér stað en hér segir í greinargerðinni með leyfi forseta íslenskir viðskiptabankar hafa gerst mjög umsvifamiklir fjárfestar í atvinnufyrirtækjum og á fjármálamarkaði bæði hér á landi og víðs vegar um heim margt er óljóst um hve traustar þessar fjárfestingar eru hitt er deginum ljósara að komist bankarnir í þrot sem fjárfestingarsjóðir er sá hluti starfsemi þeirra sem snýr að almennum lánaviðskiptum við einstaklinga og fyrirtæki jafnframt hruninn við slíkar aðstæður hefur samfélagið þurft að hlaupa undir bagga nýleg ákvörðun um að ríkið kaupi meiri hluta glitnis endurspegla alvöru málsins ótækt er að brask á fjármálamörkuðum sé á ábyrgð skattgreiðenda þótt hitt sé víst að hrun viðskiptabanka komi öllu samfélaginu í koll af þessum sökum er meðal annars nauðsynlegt að aðgreina með skýrum og afgerandi hætti fjárfestingarstarfsemi og almenn